Ma la complementarità, che è un auspicio, va costruita sul piano della programmazione da parte delle regioni, cioè usare per lo stesso progetto fondi diversi, che permettano di fare la parte hard delle infrastrutture della ricerca e la parte soft